borist hefur bréf frá innanríkisráðuneytinu þar sem óskað er frests til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali fimm hundruð sjötíu og tvö um gögn um hælisleitanda frá valgerði bjarnadóttur og merði árnasyni bréf ráðuneytisins er svohljóðandi ráðuneytinu hefur borist skrifleg fyrirspurn til innanríkisráðherra um gögn er varða hælisleitendur svars er óskað fyrir nítjánda febrúar tvö þúsund og fjórtán þar sem það mál er fyrirspurnin lýtur að er nú í kjölfar kæru lögmanns hælisleitanda á forræði ríkissaksóknara